ég styð það í sjálfu sér að við höldum fund hér fram eftir kvöldi það væri samt mjög gagnlegt ef við mundum fresta þessu máli og halda áfram með öll hin málin sem eru á dagskránni við getum rætt þau hér þegar allir þingmenn eru í